V súvislosti s pripravovanou dohodou o využívaní a prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich však treba vyjadriť isté znepokojenie nad primeranosťou a proporcionalitou obsiahnutých v uvedenej dohode, najmä v nadväznosti na zodpovednosť Európskej únie za ochranu osobných údajov jej občanov. Podľa súčasných odborných vyjadrení právnej služby text pripravovanej dohody nezabezpečuje náležitú ochranu osobných údajov našich občanov a ani nakladanie si s osobnými údajmi podľa európskeho práva.